La quatorzième directive, je n'y reviens pas. Je vous ai dit la réévaluation que nous faisons, et éventuellement la nouvelle proposition que nous allions faire.

très attentif, comme vous même, Monsieur le Président est un sujet sensible. On voit bien, d'ailleurs, que c'est sur ce sujet là, Madame Regner, qu'on bloque actuellement le texte sur la SPE. J'espère qu'on le débloquera et, en tout cas, je vous ai confirmé que j'étais prêt à soutenir, si un nombre suffisant d'États sont d'accord, une proposition de coopération renforcée qui permettrait d'avancer sur ce sujet.

Voilà pourquoi je vous remercie de noter que dans le Single Market Act dont nous avons parlé tout à l'heure et dont nous reparlerons au mois de septembre, il y a un chapitre fiscalité, que mon collègue, M.

Vous ne pouvez pas me demander autre chose dans la mission qui est la mienne, comme commissaire au marché intérieur, que de supprimer les fragmentations, que de permettre le jeu de l'ouverture loyale et équitable dans les échanges entre les entreprises c'est le point qu'évoquait M. Paška que de faciliter le travail transfrontalier, les échanges et la communication.

Je sais que la croissance que nous attendons, que nous devons reconstruire, ne viendra ni par les décrets, ni par les discours, mais des territoires et des petites et moyennes entreprises, à condition que l'on favorise par nos lois, par la simplification de nos textes, l'écosystème le plus favorable aux petites et moyennes entreprises. Monsieur Baldassarre, je vous confirme que le plan d'action que nous préparons portera bien ce projet très ambitieux et très difficile de la codification du droit des sociétés et nous traiterons également je le dis à Madame Kolarska Bobińska la question de la diversité, à laquelle je travaille dans les conseils d'administration, mais pas seulement, avec ma collègue, Mme Reding.

reçu. Il fait l'objet du travail de votre Parlement et du Conseil des ministres.

pas. Notre ambition, qui est assez élevée j'ai pu constater qu'elle était bien reçue, notamment en Afrique c'est que 600 sociétés cotées et non cotées soient obligées de dire ce qu'elles paient et à qui dans le domaine de l'industrie extractive et dans le domaine de l'exploitation forestière.

M. Bodu à nouveau je l'ai dit tout à l'heure pour le rapport qu'il a présenté sur la gouvernance des entreprises. Je connais ses préoccupations sur les conflits d'intérêt.

Mais quelquefois, on l'a bien vu avec la crise financière, Monsieur Bodu, nous sommes obligés de construire ou de reconstruire un nouveau cadre de régulation là où on avait, exagérément, dérégulé et supprimé toute forme de gouvernance. Je n'oublierai pas par ailleurs, mais ce n'est pas forcément dans ce texte sur le droit des sociétés que nous devons traiter ces questions j'en ai parlé avec M. Andor et mon collègue Šemeta aussi la question de la participation des salariés, la question de l'actionnariat salarié et de tout ce qui peut créer les conditions d'une meilleure cohésion sociale dans l'entreprise. Je pense, comme vous même Monsieur le Président sans doute, que la cohésion sociale est une des clés de la croissance dans l'entreprise et dans la société.

M. Lehne, Monsieur le Président et les membres de votre commission d'avoir mis à l'ordre du jour cette question. Je vous ai apporté à ce stade la preuve d'une détermination de la Commission.